Señor presidente, una verdadera economía circular requiere un cambio sistémico, por lo que deberíamos preguntarnos si es posible una economía circular verdadera dentro de esta política comercial de la Unión Europea y de los tratados de libre comercio. Nosotros creemos que no, porque una economía que cierre los ciclos tiene que estructurarse alrededor, precisamente, de los circuitos cortos, y esta economía debe ser también diversa, ni hiperespecializada ni productivista. Las economías solidarias, feministas o ecologistas tienen propuestas y prácticas de gran utilidad para este cambio sistémico hacia la economía circular, pero implican también cambios políticos. No hay economía circular sin reparto de la riqueza, sin democratización real. Hablar de economía circular es hablar de soberanía energética y alimentaria, de equidad social y de la salud de las personas es hablar de municipalismo transformador de recuperar los aprendizajes del mundo rural, en el que nada se desperdiciaba es volver a conectar campo y ciudad

Es, en definitiva, hablar de construir entre todas una Europa mucho más habitable.